þess með þingsályktun að slík þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram þá geta tíu prósent kosningarbærra manna krafist með undirskrift sinni leynilegrar þjóðaratkvæðagreiðslu samkvæmt lögum þessum verði frumvarpið

af því að í janúar tvö þúsund og níu kom til stærstu og alvarlegustu mótmæla íslandssögunnar fyrir utan alþingishúsið er þúsundir landsmanna kröfðust afsagnar ríkisstjórnarinnar engin lögmæt leið var til fyrir almenning til að koma ríkisstjórninni frá og krefjast kosninga og svo er ekki enn því brá fólk á það örþrifaráð að trufla störf þingsins

á austurvelli þar sem stjórnskipanin gerir ekki ráð fyrir öðru en að forsætisráðherra hverju sinni sé sá eini sem getur rofið þing þá sem kom upp í janúar tvö þúsund og níu getur hæglega komið upp á ný brýnt er því að til séu úrræði í íslenskri löggjöf sem geta þingmanna krafist þjóðaratkvæðagreiðslu þótt ekki hafi komið til þeirrar kröfu í danska þinginu virðast áhrifin vera þau að löggjöf almennt er síður umdeild ég held líka að þetta að það verður að taka tillit til hennar þjóðaratkvæðagreiðslur eru sjálfsagður réttur almennings til að hafa meiri áhrif á sín mál því er brýnt að umhverfi kjörstjórnum og talningu samkvæmt kjördæmum stofnun lýðræðisstofu sem lögð er til í frumvarpinu er mikilvægt skref

og auðskildum hætti þar sem allir líklegir kostir þess og gallar eru tilgreindir sem og hugsanlegur fjárhagslegur tilkostnaður eða sparnaður fyrir fjárhag ríkisins og fyrir þjóðarbúið í heild mikilvægt er að hafa í huga að mjög víða eru í gildi einhvers konar takmarkanir um hvaða mál raunhæft eða eðlilegt er að útkljá í þjóðaratkvæðagreiðslum vel má hugsa sér að fjárlög og skattheimta hvers árs sem og ýmis önnur árleg löggjöf sem sett er árlega í vinnuhópi forsætisráðherra um persónukjör þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlagaþing fengu ekki hljómgrunn í vinnuhópnum hreyfingin telur að frumvarp það um þjóðaratkvæðagreiðslur sem vinnuhópurinn skilaði forsætisráðherra og var lagt fram og samþykkt sem lög frá

en í fyrri frumvörpum var hún hjá umboðsmanni alþingis eftir að hafa skoðað málið og rætt það við umboðsmann alþingis þótti okkur þetta betra ég held að það sé mjög mikil þörf á að þetta mál fái hér góða umfjöllun í allsherjarnefnd það hefur reyndar verið rætt þar

og hvað má verja löngum tíma í að safna undirskriftum eða hvernig það á að fara fram er í lagi að gera

við gera það jafnvel í gegnum heimabanka með auðkennislykli það er mjög erfitt að taka jafnvel fimmtíu þúsund manna undirskriftalista gildan þegar við höfum engar reglur um hvernig svona undirskriftasöfnun á að fara fram eins og er og með fullri virðingu fyrir þessu góða málefni og góða átaki vantar okkur löggjöf um vægi þessara

í þá góðu umræðu sem var hér bæði þegar málið var lagt fram í fyrsta